Porota zložená z predsedu Parlamentu, dvoch jeho bývalých predsedov, štyroch podpredsedov a dvoch ďalších členov zamietla jedinú nomináciu Slovenska na Cenu európskeho občana.

Len v minulom roku vyzbierali tieto deti takmer milión EUR.

Podľa poroty je však encyklika v rozpore s chartou základných práv. Je to hrubý útok na všetkých európskych katolíkov a zároveň výsmech detí, ktoré menia život a svet k lepšiemu.